Je vous rappelle que l'Europe est le principal donateur au monde en matière d'aide et que la moindre des choses serait de recevoir de façon courtoise le Président de la République d'Haïti.